herra forseti ég vil í upphafi máls míns þakka hæstvirtum forseta fyrir þá lipurð og þann góða samstarfsvilja sem kemur fram af hálfu hans og þeirra sem að forsetanum standa varðandi það að fá þessa þingsályktunartillögu til umræðu sem við flytjum formenn þingflokka stjórnarandstöðunnar sömuleiðis vil ég þakka hæstvirtum starfandi utanríkisráðherra fyrir að vera viðstaddur umræðuna við vitum það öll sem hér höfum setið á hinu háa alþingi síðustu árin að það hafa ekki skapast um nokkurt mál jafnheitar og tilfinningaríkar umræður í nokkru máli eins og varðandi stuðning íslands við innrásina í írak ég hef sagt það og ég held að flestir leiðtogar stjórnarandstöðunnar hafi lýst því yfir að þar sé um að ræða einhvern svartasta blettinn á utanríkisstefnu íslenska lýðveldisins og án efa er það sá gerningur sem mun lifa í minningu þjóðarinnar og verða að fótmót í mannkynssögunni um þessa ríkisstjórn því miður er það þannig herra forseti að þetta verður bautasteinninn sem mun standa yfir höfuðsvörðum þessarar ríkisstjórnar þegar hún er öll innan nokkurra mánaða við höfum hins vegar stjórnarandstaðan á alþingi margoft óskað eftir því að menn gerðu þessi mál upp með vasklegum og drengilegum hætti og margoft komið fram núna á síðustu vikum og missirum sérstaklega hjá forustumönnum framsóknarflokksins að þeir telja að stuðningur íslands við innrásina í írak hafi verið mistök hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra sem nú er starfandi utanríkisráðherra hefur sagt að þetta hafi byggst á röngum upplýsingum og þar af leiðandi hefur þetta verið röng ákvörðun ákvörðunin hefur hins vegar leitt til mikilla hörmunga fyrir borgara íraks og þó ég ætli ekki að gera íslenska stjórnmálamenn að sérstökum sektarlömbum í því máli þá er það hins vegar alveg ljóst að sá siðferðilegi stuðningur sem bandaríkjamönnum og bretum var gefinn með yfirlýsingu hinna þrjátíu viljugu vígfúsu þjóða skipti sköpum og hann skipti miklu máli nú er það að vísu svo að það er langt um liðið og því hefur verið haldið fram að það skipti litlu máli þó að menn núna taki með formlegum hætti til baka stuðning íslands við innrásina en skipti máli fyrir íslensku þjóðina það skipti máli fyrir okkur sem sitjum á hinu háa alþingi og það skiptir máli fyrir samvisku allra þeirra sem hafa heitar og mannúðlegar tilfinningar í sínu hjarta og það er þess vegna herra forseti sem ég flyt ásamt háttvirtum þingmanni ögmundi jónassyni og magnúsi þór hafsteinssyni

um yfirlýsingu gegn stuðningnum sem stjórnvöld veittu innrásinni í írak tillagan hljóðar svo með leyfi hæstvirts forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að taka ísland með formlegum hætti út af lista þeirra þrjátíu þjóða sem studdu innrás bandaríkjamanna og breta í írak vorið tvö þúsund og þrjú og lýsi því yfir að stuðningurinn við innrásina hafi verið misráðinn þetta er efni tillögunnar herra forseti ég tel sérstaklega miðað við yfirlýsingar forustu framsóknarflokksins að þá hljóti það að vera tímabært að samþykkja ályktum með þessum hætti við höfum heyrt ýmsa íslenska stjórnmálamenn sérstaklega þá sem hafa sýnt vott af samviskubiti í þessu máli og þar á ég fyrst og fremst við forustumenn framsóknarflokksins hlustað á þá segja það núna upp á síðkastið að þetta hafi verið byggt á röngum upplýsingum og þá hlýtur að vera hægt að lýsa því yfir til að hreinsa þetta mál að stuðningurinn hafi verið misráðinn það er ekki farið fram á annað og að því er framsóknarflokkinn varðar þá er það stuðningur forustu hans við þetta mál sem skipti sköpum fyrir stöðu flokksins það var sá stuðningur sem sleit taugina á millum forustu flokksins og baklandsins og það var sú ákvörðun sem leiddi til þess að flokkurinn er í þeirri stöðu sem hann er núna stuðningurinn við innrásina í írak var veittur án þess að það væri haft nokkurt lögbundið samráð við utanríkismálanefnd alþingis það hefur líka komið fram hjá varaformanni framsóknarflokksins að það mál var aldrei rætt í ríkisstjórn íslands og að því leytinu til finnst mér að það hljóti að leika lagalegur vafi á því að ríkisstjórnin eða forustumenn ríkisstjórnarinnar halldór ásgrímsson og davíð oddsson hafi haft heimild til þess að taka þessa ákvörðun ég segi það herra forseti vegna þess að ég dreg mjög í efa eins og ýmsir þingmenn stjórnarliðsins hafa talað síðustu sex mánuði að það hefði verið meiri hluti fyrir þessum stuðningi á hinu háa alþingi ákvörðunin var tekin af forsætisráðherra þáverandi og utanríkisráðherra einum stjórnarandstaðan stóð öll sameinuð gegn þessari ákvörðun og hún hefur margsinnis lýst harðri andstöðu jafnt við innrásina sem þá fordæmalausu aðferð sem forustumenn ríkisstjórnarinnar beittu til þess að spyrða ísland með þessum hætti við innrásarþjóðirnar það hefur komið fram í ítrekuðum könnunum að það er yfirgnæfandi vilji íslensku þjóðarinnar að þetta verði með einhverjum hætti leiðrétt og það má rifja það upp að að minnsta kosti ein könnun sem ég sá varðandi fylgi þeirra sem styðja framsóknarflokkinn leiddu það í ljós að níutíu prósent það er níu af hverjum tíu framsóknarmönnum voru andvígir þessu þessi ákvörðun sem á sínum tíma var tekin og leiddi til alþjóðlegrar hneisu fyrir ísland að mínu viti braut í blað þarna var um að ræða algera stefnubreytingu af íslands hálfu til stríðsátaka við skulum rifja það upp herra forseti að skömmu eftir að ísland varð lýðveldi þá var því hafnað hér á alþing árið nítján hundruð fjörutíu og fimm að lýsa yfir stríði á hendur þýskalandi og japan sem helstu bandamenn okkar voru þó í átökum um alla veröld við þegar íslendingar gerðust stofnaðilar að nato fimm árum eftir að þeir urðu lýðveldi þá tóku íslendingar það sérstaklega fram að þeir mundu ekki lýsa yfir stríði á hendur nokkurri þjóð þarna var því að öllu leyti verið að breyta fyrri afstöðu íslendinga og þarna var verið að fara á svig við lögin og ég hef sagt það áður og ætla að endurtaka það herra forseti í þessum ræðustól að að mínu viti var þarna um að ræða löglausa og siðlausa ákvörðun við skulum líka muna að á þessum tíma voru rökin tvenns konar fyrir stuðningi við innrásina í fyrsta lagi að í írak væri að finna miklar bækistöðvar alþjóðlegra hermdarverkasamtaka al quita og í öðru lagi að þar væri að finna gereyðingarvopn þetta voru rökin sem voru notuð til að skýra og styðja afstöðu tveggja forustumanna ríkisstjórnarinnar hvað hefur reynslan leitt í ljós jú það hefur komið fram að al quita hafði engar bækistöðvar í írak og það hefur ekkert komið fram sem benti til þess að þeir hefðu starfað í skjóli saddam husseins og haft vígstöðvar eða bækistöðvar í írak og það sem hefur einnig komið fram er að það var hvorki tangur né tetur af gereyðingarvopnum í írak einu leifarnar sem fundust í þeim voru eiturefnavopn sem höfðu verið búin til í skjóli breta upp úr árinu nítján hundruð áttatíu þetta var reyndar upplýst áður en íslensk stjórnvöld tóku þessa ákvörðun þetta var upplýst af þáverandi forustumanni í breska verkamannaflokknum utanríkisráðherra robin cook sem hafði aðgang að nákvæmlega sömu trúnaðarupplýsingum og blair forsætisráðherra sem aftur voru hin sömu og bandarísk stjórnvöld höfðu og hann upplýsti það áður en hann dó í merkri afsagnarræðu í breska þinginu að ekkert hefði bent til þess að þetta væri nú getum við auðvitað haldið því fram að þó að mikilvægur ráðherra í ríkisstjórn gamals heimsveldis eins og breta hafi haft þessa vitneskju þá sé ekki hægt að gera því skóna að íslenskur forustumaður eins og davíð oddsson eða halldór ásgrímsson hafi hugsanlega haft þessa vitneskju og á það er hægt að fallast hins vegar verður að rifja það upp að þáverandi utanríkisráðherra halldór ásgrímsson hafði verið í aðdraganda innrásarinnar í írak algerlega andsnúinn því að í hana yrði ráðist með stuðningi ríkja á borð við ísland vegna þess að halldór ásgrímsson vildi gefa vopnaeftirlitsnefnd hans blix sem starfaði á vegum sameinuðu þjóðanna meiri tíma til þess að ganga úr skugga um hvort einhver gereyðingarvopn væri að finna í írak hann skipti um skoðun á einni viku og hvað var það sem olli því að formaður framsóknarflokksins á þeim tíma skipti um skoðun það væri hægt að spá með margvíslegum hætti í það en eitt er ljóst að hann gerði það eftir kvöldfund með davíð oddssyni og eftir samráð við bandaríska sendiherrann sá eini sem haft var samráð við hér á landi var fulltrúi bandaríska heimsveldisins þetta er auðvitað alveg af og frá og það er ekki hægt að segja annað heldur en það er skammarlegt fyrir framsóknarflokkinn að hafa með þessum hætti bundið trúss íslendinga við innrásina í írak eftir að hafa talað gegn henni mánuðum saman eins og formaður framsóknarflokksins gerði hann sagði síðan sá ágæti maður áður en hans fætur urðu kaldir í íslenskum stjórnmálum að þetta hefði verið byggt á röngum upplýsingum framsóknarflokkurinn hefur síðan sagt það mörgum sinnum en ef þetta var byggt á röngum upplýsingum þá var þetta röng ákvörðun og þá eiga menn að biðjast afsökunar á því og alþingi íslendinga þarf fyrir sitt leyti að hreinsa þetta mál og það verður best gert með því að því verði lýst yfir að ísland sé með formlegum hætti tekið út af lista þeirra þrjátíu þjóða sem studdu innrás bandaríkjamanna og breta í írak vorið tvö þúsund og þrjú herra forseti hér var fyrir nokkrum vikum rætt um þetta sama málefni þá kom það fram meðal annars hjá varaformanni framsóknarflokksins að það væri heldur skrýtið að fara að ætlast til þess núna að íslendingar lýstu þessu yfir og það væri engin þörf á því og þar að auki hefðu íslendingar ekki komið að þessu máli með virkum hætti öðruvísi heldur en styðja uppbyggingarstarf í írak og hann tilgreindi sérstaklega að það hefði verið veitt þrjú hundruð milljónir til þess mig langar þess vegna til að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra og eftir atvikum hæstvirtur landbúnaðarráðherra í tilefni af yfirlýsingu hans hér er það rangt munað hjá mér að íslendingar hafi tekið að sér að flytja vopn til íraks er það rangt munað hjá mér að íslenska

er það líka rangt hjá mér herra forseti að íslenska ríkisstjórnin hafi greitt fyrir þjálfun írakskra öryggissveita hvað er það annað heldur en bein þátttaka í þeim átökum sem þarna voru ég fæ ekki annað séð en ég vil vísa herra forseti til stikla um alþjóðamál sem hægt er að finna eða var að minnsta kosti á heimasíðu utanríkisráðuneytisins og eru dagsettar átjánda febrúar tvö þúsund og fimm en þar kemur þetta fram og mig langar þess vegna að spyrja þessa ágætu menn þegar þeir halda fram að íslendingar hafi bara tekið þátt í uppbyggingarstarfseminni í írak er það rétt fullyrðing með tilliti til þess að íslensk stjórnvöld greiddu fyrir flutning á vopnum til íraks er það rétt fullyrðing með tilliti til þess að íslensk stjórnvöld greiddu líka fyrir þjálfun írakskra öryggissveita þetta finnst mér mikilvægt að komi fram herra forseti ég vil að lokum ítreka það að mér þætti vænt um það í aðdraganda flokksþings framsóknarflokksins sem formaður flokksins er sérstaklega viðkvæmur fyrir að sé minnst á í þessum sal þá langar mig til að fá það fram hjá forustu framsóknarflokksins sem á heiður skilið fyrir að sitja hérna telja þeir ekki að það sé rétt að hreinsa þetta mál upp í eitt skipti fyrir öll og vilja þeir ekki styðja stjórnarandstöðuna í því að samþykkja ályktun á alþingi þar sem ísland er með formlegum hætti tekið út af lista þeirra þrjátíu þjóða sem studdu innrásina